Herr Präsident!

Ich habe mir das überhaupt nicht leicht gemacht. Als ich das erste Mal davon gehört habe, was jetzt hier besprochen wird, war ich sehr skeptisch und nicht sicher, ob dieser Vorschlag richtig ist. Ich habe auch hinterfragt, ob das richtig war, was man 2008 beschlossen hatte, dass nämlich hier eine spezielle Kommission mit der EASA sicherheitsrelevante Dienst und Ruhezeiten beschließen sollte. Ich habe mir das dann sehr genau angeschaut, ich habe viele Gespräche geführt, wir haben das Hearing im Verkehrsausschuss gehabt, und ich habe auch mit vielen einzelnen Piloten nicht nur mit den Piloten der Gewerkschaft gesprochen.

Ich spreche einmal ganz bewusst die Punkte an, die moniert werden.

Das ist natürlich mehr als neun Stunden und mehr als zehn Stunden. Wenn man das aber gerade mit den USA vergleicht die haben so viel kürzere Ruhezeiten, wenn sie einen Interkontinental Flug oder anderes gemacht haben denke ich, es ist bei weitem besser, diese elf Stunden zu haben und aber viel mehr Ruhezeiten, wenn man Zeitzonen durchflogen hat, was wir in diesem Vorschlag haben.

Wir haben einen großen Fortschritt mit den Sicherheitsbedingungen gemacht, die europaweit dann wirklich gelten. Momentan ist es eigentlich nur einem einzigen Fall so, dass in drei Mitgliedstaaten eine bessere Bedingung herrscht, als wir sie hier in diesem Vorschlag haben. Deswegen habe ich meiner Fraktion heute geraten, morgen die Resolution abzulehnen und damit den Vorschlag zu unterstützen.